Chiar dacă vine în ultimul moment, aprobarea finanțării acestuia reprezintă o mână întinsă concetățenilor noștri care se confruntă cu probleme speciale. Acest program, care de 25 de ani își dovedește eficacitatea, este un semn al Europei solidare și unite. Mai mult de unul din 30 de europeni au primit ajutoare alimentare în ultimii ani și doresc să vă reamintesc că, din cele 40 de state din topul mondial al vulnerabilității alimentare, patru sunt state membre ale Uniunii Europene.

Consider, în același timp, că, în acest moment, Parlamentul European trebuie să înceapă deja să se gândească la viitorul acestui program după 2013. Găsirea unei baze juridice adecvate, împreună cu Consiliul și Comisia, este primul pas pe care îl avem de făcut.

Statele Unite au investit anul trecut în programul de asistență pentru alimentație 85 de miliarde de dolari, cu 15 mai mult față de nivelul din 2010. Peste 43 de milioane de oameni, mai mult de unul din fiecare opt americani, a beneficiat de acest ajutor. În această perioadă, vorbim mult despre productivitate, despre creștere, despre inovare. Sunt convins, fără nicio urmă de îndoială, că acestea sunt soluțiile corecte pentru reluarea creșterii economice, dar nu avem dreptul moral de a i ignora pe săracii Europei.